Doamnă președintă, stimați colegi, pe 16 decembrie 1989, în urmă cu exact 30 de ani, mii de români au ieșit, pentru prima dată, în stradă, iar lor le au urmat sute de mii de români în zilele următoare. Aceste evenimente cunoscute drept Revoluția română au dus la înlăturarea comunismului în România și au dus la revenirea României și a poporului român în Europa. Prin Revoluția română s au deschis porțile pentru milioane de români, pentru a spune ce gândesc, și au câștigat libertatea de exprimare, pentru a citi ce doresc, pentru a își vedea, pentru prima dată, rudele, membrii familiei plecați în străinătate și pe care poate unii dintre ei nu i au putut vedea deloc până atunci. România și poporul român și au câștigat, prin acele sacrificii din zilele Revoluției române, locul în Europa. Cuvântul cheie, doamnă președintă, stimați colegi, al dezbaterii de astăzi trebuie să fie comemorare.

Aceștia au luptat pentru democrație, pentru libertate, pentru libertatea de exprimare și astăzi trebuie să ne gândim la ei. De a lungul ultimilor 30 de ani, mereu, românii au continuat această luptă. Au luptat pentru valori europene și pentru recâștigarea locului României în Uniunea Europeană.